Spoštovani, podpredsednik, izrabil bi postopkovni predlog, da bi o tem morda odprli resno razpravo. Mislim, da je zadeva pomembna. Ne nazadnje, če pogledam tudi odzive, ne, torej te prve evalvacijskega poročila, ki ga imate na mizi, gospod minister, kot veste, podjetja pozdravljajo vajeništvo, zato je tudi naslov tega evalvacijskega poročila. Dajte, dajte še to naprej delati, pa je napisal en izmed vajencev, ki je ravno v tem sistemu. Seveda pa mislim, da si skupaj moramo prizadevati za promocijo teh poklicev, da v te poklice ne odhajajo ljudje, ki bi morda, bili manj sposobni, ampak grejo za ljudi, ki imajo izredne praktične lastnosti, morda tudi rokodelske sposobnosti, in da tudi ti ljudje v tokom svojega vseživljenjskega učenja, kot je nekdo, nekoč mi je dejal bivši predsednik uprave BMW-ja, ki je ob enem izmed mojih obiskov dejal: "V to podjetje sem prišel kot vajenec, postal sem mojster, odšel sem v razvojni oddelek BMW-ja in ob delu sem doštudiral na tehnični fakulteti, na ne nazadnje nadaljeval študij in doktoriral iz enega razvoja enih izmed BMW-jevih Vosem motorjev v preteklosti. Po po tem doktoratu sem ne nazadnje končal tudi MBA študij v Ameriki in danes po tolikih letih svoje kariere sem postal predsednik uprave BMW-ja." Jaz mislim, da lublem, mladim ljudem moramo vsi skupaj predstavljati vrhunske uspešne zgodbe in tem te zgodbe so lahko preslikava tem ljudem, da si postavijo neke nove cilje. Jaz mislim, da vajeništvo ne smemo gledati, lahko gledamo skozi tudi prekvalifikacijo, spoštovani gospod minister. Mi v našem modelu imamo tudi ta del, da se ljudje, ki imajo morda splošno izobrazbo višje, visokošolsko ali pa prve celo, druge bolonjske ali pa tretje bolonjske stopnje, zaradi nezaposljivosti da možnost, da si izberejo tudi nov novi poklic in da preidejo nazaj v vajeniški sistem. Ne nazadnje kaj to pomeni? V okviru vajeništva se v tistem trenutku izobrazijo še za en poklic, zaradi svoje neformalno visoke izobrazbe pa lahko potem s tega poklica z svojimi drugimi specifičnimi znanji morda iztržijo, nekoč postanejo morda celo veliki podjetniki na neki, na neki tržni niši. Torej obstaja nešteto možnosti, kjer se Slovenija mora prilagoditi in mora postati konkurenčna. Z nastankom te države, glejte, smo želeli odpraviti tudi številne monopole. Mislim, tudi monopol na tem področju ga moramo vsaj delno odpraviti in začnet začeti sodelovati. Glejte, če bo Slovenija kot mala država, njena največja prednost je ravno hitra sledenje spremembam na trgu in pri vseh tehnoloških spremembah, ki se v tem trenutku dogajajo v svetu, ne nazadnje tudi v naši okolici, moramo postati tudi konkurenčni na tem področju. Jaz mislim, kolegi in kolegice, da boste jutri tekom glasovanja to podprli. Jaz si želim konkretnega, realnega sodelovanja, za slabe rezultate, minister, ne štejem vas, ne krivim vas, niste vi krivi, kot ste sami ugotovili, ampak želim si enega resnega, trajnega sodelovanja na tem področju. Mislim, da gre za pomembno temo in pomembno področje in pomembno stvar prihodnosti te države. Najlepša hvala pa vseeno za odgovor.